über fünf Monaten mit einer stark steigenden Zustimmung aus der Bevölkerung in Österreich eine Regierung am Arbeiten ist, die den illegalen Migrationsströmen endlich Einhalt gebietet, die Islamismus bekämpft, die Kriminalität bekämpft und diesen Migrationsströmen, die seit 2015 Richtung Europa unterwegs sind, von österreichischer Seite Einhalt gebietet. Vor diesem Hintergrund ist es eine hervorragende Sache, dass auch in Italien eine Person aus unserem Parteienbündnis, Matteo Salvini, als Innenminister am Werken ist. Und Recht hat Matteo Salvini, wenn er den über 600 Personen auf der Aquarius, diesem Schiff, endlich Einhalt gebieten möchte und ihnen die Einreise nach Italien verwehrt. Schlüssel kann doch nur sein, dass die Menschen, die hier nach Europa strömen, vor Ort Hilfe erhalten. Und wenn Schiffe versuchen, nach Europa zu kommen, den Menschen zu helfen, ihnen Lebensmittel zu geben, Medikamente angedeihen zu lassen, aber sie wieder heimzubringen in den Ursprungshafen und dort in ihren Regionen Hilfe angedeihen zu lassen und nicht alle nach Europa zu holen.